Das passt zum Brexit. Die britische Regierung scheint es langsam zu begreifen Ihr Referendum war ihr und die Euphorie der Brexit Anhänger endlich ist längst verflogen. Konsequenzen folgen. Die Unteilbarkeit von Binnenmarkt und Zollunion, bestehende finanzielle Verpflichtungen, volle Anerkennung des EuGH sind nicht verhandelbar. Es fehlt nach wie vor eine Garantie für Reziprozität, für Gleichheit und Nichtdiskriminierung der Rechte von EU Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU. Und dies auch für die Kinder, die nach dem Brexit geboren werden, denn es darf keine Familienmitglieder erster und zweiter Klasse geben. Frau May, Sie könnten sich verzocken.